Señor Presidente, es la primera vez, desde que se aprobó el primer Reglamento de base, hace tres décadas, que el Parlamento actúa como colegislador.

Situar las poblaciones por encima del rendimiento máximo sostenible en 2015, cuando sea posible, o 2020, lo más tarde

2019 desarrollar planes multianuales usar criterios objetivos y transparentes para la distribución de oportunidades de pesca

aumentar la participación y evaluar el cumplimiento son pasos en la buena dirección. La referencia a las tareas de protección, a áreas de protección de la pesca y a la pesca costera serán bien acogidas en Galicia. Por eso, pese al mantenimiento del principio de estabilidad relativa, a las restricciones al mercado interior y a que sería de desear una mayor información al consumidor en la OMC, considero que la reforma es un avance que merece apoyo y la clave será ahora su ejecución.